plusieurs à décrire précisément. Ces dernières semaines, le Soudan a été le théâtre des plus importantes manifestations qu'on ait jamais connues depuis de longues années. Le gouvernement a réagi avec une grande violence, et nous déplorons aujourd'hui la mort de dizaines de manifestants ainsi que des centaines de personnes blessées et emprisonnées. Le gouvernement a, en effet, tout fait pour empêcher la sortie de rapports indépendants qui décrivaient ces événements. Une stricte censure de la presse est en vigueur aujourd'hui pour les journaux, des agences de presse ont été fermées, des journalistes ont été arrêtés ou harcelés et Internet a été délibérément perturbé. Mme Ashton a publié une déclaration, le 30 septembre dernier, exprimant sa très profonde préoccupation quant aux violences et aux pertes de vies humaines. Elle a appelé le gouvernement à s'abstenir de l'usage excessif de la force et à respecter la liberté d'expression et des médias. Elle a aussi exigé que les annonces faites par le gouvernement pour démarrer un dialogue national inclusif soient réellement suivies d'actions concrètes. La situation des droits de l'homme au Soudan reste, vous l'avez tous dit, très profondément inquiétante la restriction des droits civils, des droits politiques et de la liberté d'expression

Les militants des droits de l'homme sont confrontés à de nombreuses exactions Les conflits du Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil bleu impliquent des violations de l'homme à une très grande échelle, et on sait bien que l'impunité demeure un problème majeur. Mesdames et Messieurs les députés, les relations de l'Union européenne avec le Soudan sont affectées par la non coopération du gouvernement avec la Cour pénale internationale. Toutefois, en ce moment, l'amélioration progressive des relations entre le Soudan et le Soudan du Sud nous donne l'opportunité d'un engagement accru et de passer des messages en faveur d'un dialogue interne et d'une transformation politique tout en maintenant, comme vous l'avez compris, un discours ferme et intransigeant sur les droits de l'homme. Je pense que le Parlement européen joue un rôle important. Plusieurs d'entre vous, par vos initiatives et vos visites, l'ont démontré dans cette région pour faciliter les canaux de communication supplémentaires. Je voudrais donc conclure, au nom de Mme Ashton, en encourageant le Parlement à poursuivre ces contacts dans l'avenir, pour montrer que la situation des droits de l'homme au Soudan reste, pour nous tous, une priorité de toute l'Union européenne.

sur le fait que le Soudan reste une priorité pour l'Union européenne. Je veux saluer, au nom de la haute représentante, l'excellent travail de Rosalind Marsden et son engagement au Soudan, toutes ces dernières années, dans des conditions extrêmement difficiles. Ses tâches seront maintenant reprises par le représentant spécial pour la Corne de l'Afrique,

Nous sommes convaincus que cette nouvelle architecture de travail opérationnelle rendra possible la réalisation des synergies au niveau régional. Elle permettra aussi, Mesdames et Messieurs les députés, à l'Union européenne de s'aligner et d'être cohérente, par rapport aux positions de l'Union africaine et des Nations Unies, qui donnent progressivement à leurs représentants